Panie Przewodniczący! To faktyczne swoiste święto kina, to sprawozdanie jest uzupełnieniem nagrody LUX i w czasie kryzysu ważnym sygnałem dla europejskiego filmu. Na to sprawozdanie europejska kinematografia czeka blisko 10 lat i chcę Państwu powiedzieć, że jego przyjęcie spowoduje przyspieszenie prac nad pełną cyfryzacją europejskiego filmu, ale także nad zwiększeniem szans dostępu Europejczyków do europejskiego filmu.